Einer der beiden Partner die Europäische Union ist in vielen Bereichen leider Gottes nicht so weit, insbesondere wenn es zu Wirtschaftsfragen in diesem Bereich kommt.

Deswegen ist die Frage der Partnerschaft in außen und sicherheitspolitischen Fragen, in der regionalen Sicherheit, auch in Fragen wie Iran, Nordkorea usw.

Aber es gehört auch dazu, dies bei Handels und Wirtschaftsstandards zu sehen, bei universalen Rechten der Menschenrechte, Umwelt und Sozialem auch hier muss es eine gemeinsame Verantwortung geben. Ich glaube, dass China sich in diesen Fragen nicht hinter Entwicklungsländern verstecken darf, je stärker es politisch und wirtschaftlich wird. Die große ökonomische Leistung Chinas seit etwa 1980 ist bewundernswert. Nachdem China bereits im 18. Jahrhundert ein Drittel des BSP dieser Welt hatte, ist man auf dem Weg, wieder zu diesem Status zurückzukommen, da wollen wir uns nichts vormachen.